Odberom pupočníkovej krvi u novorodencov, ktorá sa v minulosti vyhadzovala do odpadu spolu s placentou, môžeme získať bezbolestne pre matku a pre dieťa významný zdroj nediferencovaných kmeňových buniek, ktoré sa dajú kedykoľvek v budúcnosti modulovať a využiť úspešne na liečbu rakoviny krvi, ale aj iných najmenej sedemdesiatich iných diagnóz. Chcem sa teda opýtať, prečo sa v Európe odoberá pri pôrode menej ako 1 kmeňových buniek, a samozrejme, súhlasím s pánom komisárom, ktorý hovorí, že hlavne členské štáty si toto majú regulovať, ale iste aj Komisia môže napomôcť spolu s členskými štátmi zlepšiť poskytovanie informácií rodičom o výhodách kmeňových buniek vo svetle pokrokov bunkovej terapie a regeneratívnej medicíny a to hovorím ako aj bývalý spravodajca pre direktívu o pokrokových liečebných metódach.